Señora Presidenta, la Unión Europea es una unión en valores y es una unión en Derecho. Se la define como una experiencia de integración supranacional de Estados miembros, cada uno de los cuales son Estados acreditadamente constitucionales. Pero también en la Unión Europea hay una dimensión constitucional, en la medida en que no solamente se sujeta a Derecho la arquitectura de sus instituciones, sino que también se consagran en Derecho garantías para las posiciones de los individuos frente a los poderes públicos en el espacio europeo, y un principio esencial, el de la democracia, que exalta el valor del pluralismo. Esto es lo que explica, seguramente, que esta experiencia de revisión de la Constitución húngara esté siendo discutida en el Parlamento Europeo y haya sido objeto de consideraciones, en particular en dos comisiones de este Parlamento Europeo la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Libertades La preocupación esencial —creo sintetizarla— es la que subyace a la impresión de que una mayoría política circunstancial, ciertamente muy amplia —dos tercios—, pero una mayoría política circunstancial en el Parlamento húngaro ha conseguido promover una reforma constitucional que constriñe la realización del pluralismo político y, consiguientemente, la posibilidad de alternancia de proyectos políticos diferenciados dentro de un mismo marco de reglas de juego. Por ello, creo que ha suscitado preocupación, desde el punto de vista de su concordancia con los principios exaltados en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea y con la dimensión política de los derechos exaltados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nadie ha prejuzgado cuál vaya a ser la realización ni la aplicación práctica de la Constitución húngara, que, por supuesto, estará sujeta a los propios controles y contrapesos que configuran la dispensación constitucional, el equilibro constitucional de la propia Constitución húngara y la sujeción de Hungría a los órganos supranacionales, como son el Consejo de Europa y la Unión Europea, que entienden de los derechos fundamentales. Pero no puedo dejar de hacer referencia —porque no quiero pasarlo por alto— a lo que acabo de escuchar con respecto a la protección de las minorías en la Constitución española, que ha sido referenciada como ejemplo frente a algunas otras Constituciones que han sido mencionadas por el señor Szájer. Con todo el respeto, debo decirle que en la Constitución española no existe sombra alguna de discriminación por razón de origen ni por razón de nacimiento. Nadie está prejuzgando cuál vaya a ser el balance de la aplicación de la Constitución húngara, pero sí creo que resulta expresivo de una preocupación que anida en este Parlamento —y así da cuenta este debate y los que lo han precedido— el que la Constitución húngara deba sujetarse también, por tanto, a la regla de la acreditación del pluralismo político y de la alternancia de proyectos políticos diferenciados dentro de un mismo marco de reglas de juego.